Señora Presidenta, Comisario Barnier, Ministro Reynders, queridos colegas, celebro el compromiso alcanzado para aprobar, en primera lectura y con gran consenso, el paquete de supervisión financiera. La supervisión europea era una vieja aspiración en la construcción europea, un instrumento indispensable para avanzar en la integración financiera, hacer más eficaz la política monetaria y mejorar la competitividad. Era también una asignatura pendiente para poner coto a la hipertrofia financiera y para corregir el desfase entre finanzas globales y supervisión nacional. La presente crisis ha ratificado la insuficiencia del mercado y de las soluciones de base nacional. Hay que corregir los fallos de regulación y supervisión detectados. En nuestro caso, la supervisión es una prioridad en la reforma financiera porque, si la regulación europea ha sido deficiente, la supervisión ha sido inexistente. La supervisión europea pone los cimientos para una reforma completa, profunda y creíble. Esta primera experiencia transnacional es un paso hacia un sistema consistente de supervisión financiera internacional. El Parlamento ha trabajado unido para que el paquete tenga una triple orientación más equilibrada, llegando a la seguridad y solvencia de las instituciones financieras, la inclusión financiera y la protección de los consumidores, depositantes y contribuyentes más prudencial, para responder al riesgo sistémico, actuar en situaciones de emergencia y poder prohibir temporalmente productos tóxicos y más sostenible, fomentando la competitividad, la internalización de costes y la perspectiva de un sistema europeo de gestión de crisis basado en contribuciones de las entidades financieras. La Directiva Omnibus posibilita la puesta en marcha de las autoridades, integrándolas en la legislación sectorial, precisando sus poderes y detallando reglas para su funcionamiento, aumenta la transparencia en el intercambio de información y cooperación y, al mismo tiempo, establece un plazo para que la reforma en el proceso de desarrollo de ejecución legislativa se complete antes del 1 de diciembre de 2012 y que la transposición

Finalizo agradeciendo la labor de todos los que han hecho posible que este paquete salga adelante. Hoy ofrecemos los primeros frutos, pero este compromiso marca una divisoria en la evolución de las finanzas y la democracia europea, porque la democracia es legislar y supervisar, velar para que las leyes sean efectivas. Por eso, se ha demostrado que si queremos mejores finanzas necesitamos seguir el camino de más democracia.